Députée européenne du sud est de la France et donc des régions Rhône Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur, je pense que cela peut être un projet intéressant, à quelques réserves près. Qu'il associe réellement les acteurs des territoires concernés, élus locaux et acteurs de la société civile, notamment. Qu'il soit strictement limité au territoire de l'espace alpin et ne bénéficie donc pas aux grandes villes des territoires périphériques. Qu'il soit donc centré sur les territoires qui en ont le plus besoin Et l'on sait qu'en zone de montagnes, il n'en manque pas le maintien des activités de tourisme est là un enjeu majeur Que les besoins locaux ne soient pas occultés par de grands projets d'infrastructure transfrontaliers, notamment en matière de transport. Que la cohérence des services publics soit une priorité, bien sûr en matière d'éducation, d'emploi et de formation mais aussi, par exemple, pour des besoins nouveaux, comme l'accès à internet. C'est un projet démocratique et citoyen qu'il faut construire. Les citoyens ne doivent pas être les oubliés de l'histoire car, sans eux, il ne peut y avoir ni cohésion sociale, ni développement économique et social.